Señor Presidente, sabemos de la rapidez así como del desarrollo de la era digital y del incremento de los sitios web del sector público, que deben adaptarse a las necesidades de los europeos y europeas y facilitar información y servicios actualizados a todos por igual. Sin embargo, solamente el 10 de los sitios web actuales de la Unión Europea son accesibles de acuerdo con las normas de accesibilidad. A día de hoy, el mercado de la Unión Europea para accesibilidad de los sitios web ofrece trabajo a un millón de personas. Por tanto, es prioritario permitir que todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, puedan utilizar los sitios web. Celebro las mejoras que introduce el informe aprobado hoy la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva sobre las webs públicas, incluyendo los dispositivos móviles. Es obligatorio que los Estados miembros formen a su personal sobre los requisitos de accesibilidad. Por tanto, se podrán imponer sanciones en caso de incumplimiento de la nueva Directiva.